Spoštovani podpredsednik, spoštovana ministrica z ekipo. Ja, jaz tudi upam, da smo se malo umirili, ampak vseeno, glede na to, da smo po silnih letih, desetletjih dobili ta Zakon o poroštvu za tretjo razvojno os in tudi za drugi tir v parlament, tudi ne škodi kaka taka debata. skratka, tako jaz kot tudi vsi Korošci oziroma v tistem delu, Slovenije, kjer pač mi živimo, smo veseli, da je ta zakon končno prišel v državni zbor. jaz lahko rečem, da je ta zakon tudi posledica tega, da smo se na Koroškem poenotili. Jaz sem bil vedno kritičen v prvi fazi tudi do nas Korošcev, ker nismo bili poenoteni, in v zadnjem letu, letu pa pol ali dveh letih se je poenotila tako civilna družba, gospodarstvo, kot tudi, kot tudi politika. Od županov, do poslancev. Jaz se zahvaljujem, ministrici Bratuškovi, ki je kljub temu, da nekateri očitate, da ne govori argumentirano, mislim, da vedno, ko se javi, navrže argumente, zakaj pač je potrebno ta zakon, tudi sprejeti. Jaz se, zahvaljujem tako ministrici kot tudi državni sekretarki Nini Mavhler za zelo kooperativno sodelovanje v zadnjem letu pa pol in rezultat tega kooperativnega sodelovanja med nami vsemi je tudi ta, ta poroštveni zakon. Ministrica je že omenila, da, je poroštveni zakon, bom rekel, edina logična izbira, kajti poroštvo države pomeni, da se bo lahko DARS in dvaTDK, pa da se bosta lahko zadolžila po najnižji obrestni meri. In tudi to je skrb za javne finance. Tiste, ki vas tako zelo skrbijo javne finance. Vse ostale opcije bi pomenile, da se ti dve podjetji zadolžujeta po višjih obrestnih merah, kaj kar pomeni, pač obremenitev za državni proračun. Zdaj, po vseh stališčih, ki smo jih, poslanske skupine in stranke imele v tem državnem zboru, ugotavlja, da samo ena stranka ne bo podprla zakona. To je neizpodbitno dejstvo, to je Levica. Ne boste podprli zakona. To ste pač dejali v tem prvi obravnavi. Jaz upam, da si do druge, tretje obravnave pač premislite, kar imate seveda, vedno možnost. In upam, da se, opozicija ne bo premislila. Ko govorimo v umeščanju, vedno znova se mi dotikamo tega umeščanja in novih tras. Pa sem kolegu Reberšaku na komisiji za nadzor javnih financ takrat povedal, da naj pove, da je čisto legitimno, da on želi spremembo trase v enem drugem delu, ne v tem delu, za katerega danes sprejemamo zakon, ampak naj pove, da to pomeni plus deset, petnajst let. Enako Levici danes. Če želite spremembo trase v tem delu, od Slovenj Gradca do Velenja, pa povejte vsem Korošcem in tistim, ki živimo v tistem delu, da ne bomo videli ceste še vsaj dvajset let. Povejte jim. To dejstvo zamolčite. To jezo vedno zamolčite. Problematizirate ceno. Jaz verjamem, seveda kolega Ciglarja, vem, da ste že bili na Koroškem. Tudi kolega Trček, tudi, Luka Mesec je bil. Zanimivo. Bil je pred, ne vem, petimi meseci na proslavi ob zadnjih bojih na Poljani. Zamudil je celo proslavo. In ko sem ga vprašal, zakaj, je rekel, da zaradi slabih cestnih povezav, danes bo pa glasoval proti temu zakonu. Zed, v pol leta smo imeli debato na odboru za infrastrukturo. Sicer takrat o širitvi ljubljanske obvoznice. Takrat sem jaz Levici očital, da ni za razvoj. Ker je Luka Mesec dejal, da ne potrebujemo gradnje novih avtocest. In, ko sem jaz dejal, da to pomeni tudi tretjo razvojno os izpustimo ven, so me označili za lažnivca. Kdo laže? Kdo je takrat lagal? Jaz ali kolega Luka Mesec? Ki bo danes stisnil minus. Edini. Skratka. Kot lahko sklepamo po vseh nastopih, bomo vsi podrli ta zakon v prvi obravnavi, razen kolegov iz skrajne Levice. In še enkrat. Tako kot jim non stop ponavljam, vsi se moramo zavedati vsem državnem zboru in danes recimo, da se velika večina v državnem zboru zaveda, da Slovenija ni samo Ljubljana. In da svet obstaja tudi severno od Črnuč in južino od Barja. To se bo mogli, to se bomo mogli začeti zavedati vsi. Tudi kolegi, ki bodo danes glasovali proti. Socialni demokrati pa bomo seveda ta zakon podprli tako v prvi, drugi kot tudi v tretji obravnavi. Hvala.